Hoy en día ha cambiado el concepto de familia. Cada vez son más las mujeres que deciden la maternidad en solitario, pero el colectivo es más amplio porque incluye a viudas o a personas muy jóvenes. Por eso, algunas de ellas son más vulnerables, con riesgo de pobreza y de exclusión social. Esto exige la mejora de las condiciones para la incorporación de todas ellas al mercado laboral y a la formación, así como el establecimiento de servicios de calidad para que puedan conciliar su vida laboral y familiar. Lamento que el informe no incluya las enmiendas donde se planteaba la realidad de los hombres que pueden encontrarse en las mismas condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que, en muchos Estados de la Unión, la legislación permite a las personas del mismo sexo casarse y adoptar hijos eso sería responder a la realidad de los colectivos y a la igualdad de trato en Europa.